J'ai entendu avec beaucoup d'attention l'ensemble de vos remarques, l'expression de votre vigilance, mais aussi, d'une manière générale et j'y suis sensible, nous en avons besoin l'expression de votre encouragement et de votre soutien à notre démarche.

Kožušník qu'il a eu raison de souligner le rôle central dans ce débat du président Malcolm Harbour, parce qu'il n'était pas si évident que onze commissions, dont je remercie les rapporteurs qui se sont exprimés, travaillent ensemble. C'est cette démarche holistique ou globale qui avait été recommandée par M.

Monti et, d'une manière parallèle, Mesdames et Messieurs, la Commission, sous l'autorité du président Barroso, a fait le même travail. Nous avons, avec douze autres commissaires, travaillé pour trouver ces cinquante propositions et, finalement, la semaine prochaine, identifier les douze leviers de la modernisation du marché intérieur et les douze propositions symboliques de ces leviers.

Je me souviens de ce que disait l'un des pères fondateurs, M.

Et je pense, Mesdames et Messieurs les députés qu'en ce moment, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, quand on écoute bien les citoyens, leur colère, leur inquiétude, et beaucoup d'entre eux souffrent, quand on voit le besoin d'emplois, de croissance, c'est le moment d'une nouvelle détermination, notamment dans le domaine de l'économie et de la croissance. Et Róża Thun évoquait cette détermination européenne tout à l'heure. Je trouve très important que, grâce au travail commun que vous avez fait entre les différentes commissions et entre les différents groupes, de manière extrêmement constructive, vous puissiez aboutir tout à l'heure en tout cas, je le souhaite à un vote qui exprimera cette détermination et dont le Conseil, de son côté, la Commission, de son côté aussi, devront tenir compte. En tout cas, je me sens conforté dans ma propre détermination par ce travail solidaire et commun que vous avez fait, comme j'ai été conforté par le succès du débat public que nous avons ouvert pendant quatre mois sur le single market act puisque nous avons reçu, je le rappelle, 850 contributions, comme, enfin, le Conseil européen lui même a marqué son soutien à notre démarche. Voilà comment la Commission identifiera les propositions sur lesquelles elle s'engagera à délivrer des textes dans les douze mois qui viennent et, j'espère, Conseil, Parlement et Commission, que nous pourrons mettre en œuvre ces textes en 2011 et

Celles que je suis en train de préparer sur les leçons de la crise financière sont des régulations réactives ou préventives. Là, avec le single market act nous avons l'ambition de bâtir une régulation proactive et dynamique, et de faire, comme M. Juvin ou Mme Auconie l'ont recommandé, de ce marché intérieur ce qu'il doit être un espace d'opportunités, bien plus qu'un espace de contraintes, comme les petites et moyennes entreprises ou les citoyens en ont le sentiment. Les citoyens sont consommateurs, et nous allons travailler à garantir la sécurité des produits qu'ils consomment et à lever toutes les barrières de discrimination. Les citoyens sont des travailleurs, et nous allons travailler à la reconnaissance des qualifications professionnelles, au respect des droits sociaux lorsque l'on travaille dans un autre pays.

Les citoyens utilisent des services publics. C'est une préoccupation que beaucoup d'entre vous ont exprimée, notamment M.

Et puis, les citoyens sont épargnants, emprunteurs, avec des dispositions comme celles que je viens de présenter sur un marché unique du crédit hypothécaire.

Karas, à l'instant, Mme Corazza Bildt, ont évoqué ce besoin de compétitivité, notamment dans les petites et moyennes entreprises. Nous travaillerons à un environnement comptable fiscal plus favorable, à des progrès pour l'innovation, les brevets, les droits d'auteur que M. Manders a évoqués l'accès aux investissements et, je pense, aussi au partenariat privé public. Je remercie Mme Vergnaud du soutien qu'elle a marqué à notre projet sur les concessions. Nous devons améliorer la gouvernance du marché intérieur. Andreas Schwab a dit quelque chose de très important tout à l'heure sur le décloisonnement, auquel j'ai voulu travailler avec mes collègues à l'intérieur de la Commission.

Avant de communiquer, il faut faire et quand on fait, il faut savoir expliquer et faire en sorte que les citoyens s'approprient ce que l'on fait. Voilà pourquoi j'attache beaucoup d'importance, dans tout ce système du marché intérieur, aux outils qui rapprochent l'Europe des citoyens le système Solvit, qui commence à bien fonctionner, le système IMI, les guichets uniques, l'Europe est à vous et le Forum, que M.

En conclusion, Monsieur le Président, je voudrais rappeler quelques unes des convictions qui guident mon action tout au long du mandat qui m'a été confié avec votre soutien. La première conviction, puisque nous parlons d'économie et d'emploi. Mesdames et Messieurs les députés, le reste du monde ne nous attend pas. Il va beaucoup plus vite que nous dans certains domaines. Nous ne devons pas accepter d'être spectateurs de notre propre avenir. Nous devons être acteurs de notre propre avenir, nous, Européens. Et le principal argument, la principale force pour être acteurs de notre propre avenir, c'est le marché unique. J'étais en Chine, il y a quelques jours. Nous sommes respectés parce que nous constituons un marché de 500 millions de consommateurs et de citoyens. Continuons cet effort de mutualisation et renforçons ce point d'appui qu'est le marché unique. Le marché unique, c'est la base, c'est la plateforme de notre économie. S'il fonctionne bien, tout ce que nous mettons dessus en termes d'initiatives privées pour les entreprises ou publiques locales, nationales, européennes, fonctionnera mieux. Pourquoi se bat on, par exemple, pour débloquer ce sujet du brevet qui est bloqué depuis trente ans? C'est parce que toutes les initiatives privées et publiques en matière d'innovation et de création sont fragilisées, sont affaiblies parce que nous n'avons pas de brevet européen ou que nous avons un brevet qui coûte dix fois plus cher qu'aux États Unis.

C'est cela dont il s'agit et, au dessus, nous mettrons plus efficacement beaucoup d'initiatives. Deuxième conviction le moment est venu de travailler à une nouvelle croissance.

La croissance qui va sortir de cette crise, Mme Turunen a raison, doit être différente de la croissance d'avant, plus attentive aux ressources naturelles, aux espaces naturels, qui ne sont ni gratuits ni inépuisables, et nous traduirons ces objectifs notamment dans le nouveau code ou la nouvelle réglementation pour les marchés publics, comme sur la fiscalité, qui doit jouer un rôle vers une croissance plus écologique. Ma troisième conviction, Mesdames et Messieurs les députés, c'est qu'il n'y a pas de performance économique durable s'il n'y a pas d'innovation et s'il n'y a pas de cohésion sociale.

Ma quatrième conviction, je le répète, c'est que pour gagner la bataille de la compétitivité, chaque territoire, fût il le plus fragile ou fût il le plus éloigné de Bruxelles, est nécessaire. Chaque entreprise peut gagner sa propre bataille, y compris les plus petites et nous devons les aider. Et, enfin, chaque citoyen, y compris le plus fragile, celui qui est exclu quelquefois par le handicap, peut gagner sa propre bataille dans la compétitivité, à condition d'y être encouragé ou accompagné. Ma cinquième conviction, c'est que, en rapport avec ce qui se passe dans le reste du monde, nous devons, je le répète, avoir l'ambition d'être acteurs et non pas spectateurs. Nous devons aussi ne pas accepter que l'Europe soit simplement un continent de consommation. L'Europe doit rester un continent où l'on produit, et pas seulement des services, où l'on est une base productive, et c'est aussi l'objectif de certaines propositions que nous ferons sur les investissements à long terme. Voilà, Mesdames et Messieurs, j'ai exprimé devant vous en devenant commissaire, une double ambition, qui reste la mienne, et qui reste la mienne jusqu'au bout de mon mandat. Nous allons remettre les marchés financiers dont nous avons besoin au service de l'économie réelle, et non pas le contraire, comme on l'a vu depuis quinze ans. Ce n'est pas les entreprises qui doivent travailler pour les marchés, mais les marchés financiers régulés, mieux gouvernés et supervisés, qui doivent être au service de l'économie réelle. Et nous voulons remettre l'économie réelle, c'est à dire le grand marché unique, au service de la croissance et au service du progrès humain. Vous devrez lire la semaine prochaine même s'il n'est pas parfait, il méritera d'être amélioré sans doute le projet de single market act à la lumière de vos débats que proposera la Commission européenne, également à la lumière de cette double ambition remettre les marchés au service de l'économie et remettre l'économie au service de la croissance et du progrès humain.